Señora presidenta, apoyamos el derecho de manifestación en todas las partes del mundo, como un derecho fundamental. También en el caso de Hong Kong, donde se manifiestan para pedir la retirada de la ley de extradición. Como en todos los lugares del mundo, pedimos también que se investigue la actuación policial y demandamos la puesta en libertad de los manifestantes pacíficos. Pero también queremos denunciar la hipocresía de la Unión Europea, que solo ve violación de derechos humanos en el exterior de sus fronteras y que mira hacia otro lado cuando se vulneran también en Europa. De igual forma, instamos a un diálogo entre las instituciones de la Unión Europea y China, para garantizar los derechos de las personas en Hong Kong, así como para establecer una postura europea con China adaptada a los retos geopolíticos del siglo XXI, en donde los derechos humanos, el respeto al medio ambiente y los derechos laborales sean un elemento fundamental de nuestra relación futura con China.